Aș vrea să spun încă o dată că asigurarea drepturilor omului a fost întotdeauna o prioritate pentru noi și este în continuare, de aceea este firesc să ne îngrijorăm față de condițiile în care se desfășoară astfel de procese și față de regimul de detenție. Cred că trebuie să ne asigurăm că e vorba de un proces corect, transparent, în concordanță cu normele fundamentale ale statului de drept, dar, în același timp, nu cred că este cazul să folosim astfel de cazuri, pe care nu întotdeauna le cunoaștem foarte bine, ca pretext pentru lupta politică internă.